În primul rând, doresc să îi felicit pe raportori pentru munca depusă și mă bucur că avem această dezbatere privind viitorul politicii de coeziune în prezența comisarului Johannes Hahn. Avem nevoie de o politică regională comunitară puternică și bine finanțată și în viitor, destinată tuturor regiunilor europene, care să aducă creștere economică, inovare și competitivitate. Pentru viitoarea perioadă de programare, consider că o singură abordare strategică, cu un set de norme comune de punere în aplicare pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune va genera o valoare adăugată. Cooperarea teritorială va juca un rol vital și în îndeplinirea cu succes a obiectivelor strategiei UE 2020 și, tocmai din acest motiv, consider că trebuie să fie mult mai deschisă potențialilor parteneri din sectorul privat, cărora trebuie să le dăm cu adevărat șansa de a deveni parteneri deplini în proiectele de cooperare teritorială..

În ceea ce privește politica regională post 2013, susțin ideea înființării regiunilor intermediare pentru a permite în acest fel regiunilor cu un PIB între 75 și 90 din media Uniunii să fie cu adevărat sprijinite, însă prin găsirea unor soluții adecvate. Nu în ultimul rând, doresc să subliniez necesitatea ca dimensiunea regională să ocupe locul care i se cuvine atât în cadrul bugetului Uniunii revizuit, cât și al viitorului cadru financiar.